Contemporaneamente, si vorrebbero eliminare i sussidi alle rinnovabili, cosa che noi anche accetteremmo se nel costo delle energie fossili e del nucleare venissero sempre considerate le esternalità negative su salute, ecosistemi e clima allora sì che potremmo parlare davvero di libero mercato!